Madame la Présidente, tout d'abord je tiens à saluer la présence et l'intervention de la Présidence belge du Conseil. Je crois que l'idée de ce débat sur l'état de l'Union tel que le Parlement l'a conçu c'était aussi de lancer notre exercice de programmation.

Vous le savez, en Europe c'est la Commission qui a l'initiative et après il faut, bien sûr, pour conclure le processus législatif, l'intervention du Parlement et du Conseil. Je tiens aussi à souligner aspect que la Présidence belge a mentionné l'importance d'obtenir des résultats concrets.

En ce qui concerne l'ambition, je tiens à saluer un fait. Je viens d'apprendre que le Conseil, réuni au niveau des ministres de l'économie et des finances, a approuvé notre proposition du semestre européen.

Vous vous rappelez sans doute que, lorsque la Commission, il y a quelques mois, a proposé cette idée de semestre européen, c'est à dire qu'on se concerte au début de l'année, ensemble, pour préparer nos budgets, pour voir comment on peut avoir effectivement une coordination des politiques économiques, il y a eu immédiatement beaucoup de réactions

La vérité c'est qu'à la fin, grâce au travail accompli aussi au niveau de la task force présidée par M. Van Rompuy, grâce aux propositions soutenues avec détermination par la Commission et par le Conseil, et toujours avec l'appui de ce Parlement, nous avons réussi. Nous sommes en train de bâtir cette gouvernance économique européenne. Je l'ai dit et je veux le réaffirmer il ne faut pas simplement avoir une économie monétaire, il nous faut avoir une véritable politique économique européenne.

Je l'ai annoncé dans le discours et la Commission va lutter pour ces propositions. Un des membres de ce Parlement a dit Vous avez présenté des propositions intéressantes mais quelle est la garantie qu'elles vont aboutir?.

Nous allons avancer avec cette ambition. Et à la fin, il nous faut avoir l'appui clair de ce Parlement et aussi l'appui, parfois à l'unanimité, de nos États membres. La Commission prend ses responsabilités. Et je demande maintenant aux autres institutions de faire le même effort.

La vice présidente et commissaire pour la justice et les droits fondamentaux, Mme Reding, le commissaire en charge des affaires sociales, M.

Je n'ai pas dit qu'un euro dépensé au niveau européen est toujours mieux dépensé qu'au niveau national.

Ce que j'ai dit et que je tiens à réaffirmer c'est qu'effectivement il y a beaucoup de domaines où il y a des effets de synergie, il y a des effets d'échelle. La façon de dépenser au niveau européen, c'est la seule façon de donner à l'Europe sa capacité d'agir et d'apporter le maximum de bénéfices à nos citoyens.

Il est évident que ce sera un débat très complexe, dans une situation économique extrêmement difficile. Si les États membres ne peuvent pas augmenter leur contribution, il faudra trouver des ressources pour que l'Union européenne puisse présenter des résultats.

La question des retraites, la question de la sécurité sociale, c'est une question qui relève surtout du domaine national. Il y a différents modèles. Ce que la Commission dit et nous l'avons effectivement indiqué dans différents documents c'est qu'il est évident que nous devons faire des réformes dans ce secteur. Si nous voulons garantir la soutenabilité de nos pensions, pas seulement nos pensions mais les pensions de nos enfants, compte tenu de l'évolution démographique européenne et du vieillissement de la population, il est manifeste qu'il faut faire des réformes. Maintenant, c'est à chaque gouvernement de déterminer le rythme, le consensus, et les possibilités de faire une réforme approfondie.

On ne peut pas le faire et on doit avoir le courage de dire que, si l'Europe veut gagner la bataille de la compétitivité, notamment face à certains pays émergents, nous devons travailler plus, nous devons travailler plus longtemps. Si quelqu'un suggère le contraire, il n'est pas en train de dire la vérité. Plus et mieux, c'est la vérité. De la même façon, il faut le dire très clairement, sans la consolidation budgétaire nous n'aurons pas la confiance. Sans confiance pas de croissance. Sans croissance pas d'emplois. Donc, la consolidation budgétaire est un élément essentiel.

En Europe, comme au niveau national. Cela pose un défi extrêmement sérieux. À nous, dans les institutions européennes, mais aussi à ceux qui doivent décider au niveau national. Comment garantir, dans une période d'une telle difficulté, que les investissements que nous faisons sont les investissements qui portent sur l'avenir? Au niveau européen nous sommes en train de dire quels sont les domaines.

Pour les PME, bien sûr, nous avons mentionné quelques idées concrètes.

La vérité c'est que, pour la grande majorité des petites et moyennes entreprises, il n'y a pas encore un marché intégré. Elles travaillent surtout dans leurs marchés nationaux mais il n'y a pas encore de véritables opportunités qu'elles puissent exploiter au niveau transfrontalier. Pour terminer, je dois vous dire que nous pensons qu'il y a effectivement, comme certains d'entre vous l'ont évoqué, un problème de confiance. Un problème de confiance pas seulement au niveau européen. Un problème de confiance au niveau surtout des institutions politiques en général. Cela impose à tous les décideurs politiques un grand défi et une grande responsabilité. Je trouve que c'est précisément en faisant preuve de la force de conviction qu'il est possible d'avoir des réponses qui soient en même temps des réponses sérieuses et des réponses fortes. Pas le centre mou, pas les faux consensus. Mais avoir le courage de défendre, pour l'Europe, cette politique d'équilibre, cette politique de respect des différences qu'il y a en Europe. Il y a des différences en Europe. Entre nos États membres, qui ont parfois des intérêts nationaux contradictoires. c'est la vérité. Et il est absolument légitime qu'un gouvernement défende ses intérêts nationaux. La question est de savoir comment démontrer qu'ils peuvent gagner plus sur le plan national si on a aussi une Europe plus forte. Il y a aussi parfois des différences idéologiques. Elles sont légitimes.

Je crois que c'est possible.

Je crois qu'avec vous, directement élus par nos citoyens, nous pouvons faire plus pour une Europe qui représente cet esprit, une Europe de la solidarité, une Europe de la conviction, une Europe qui est en même temps l'Europe du marché unique et l'Europe de la cohésion.